Súčasné trendy prerušovania tehotenstva a masového zabíjania novorodencov príslušiacich k ženskému pohlaviu považujem za jeden z najvážnejších prejavov neúcty k ľudskému životu a za absolútne porušenie základných práv človeka. Opätovne na pôde tohto Parlamentu zdôrazňujem, že ľudský život musíme ako spoločnosť chrániť od jeho samotného počiatku, a to nezávisle od príslušnosti k určitému pohlaviu. Ako zákonodarci máme morálnu povinnosť prijímať jednoznačnú legislatívu, ktorá odsudzuje akékoľvek formy zabíjania ľudskej bytosti, či už po narodení alebo aj pred narodením.